začel bom z zgodbo, mojega psa, ki ga imam doma. tako kot vsaka zgodba se tudi ta začne na začetku. zmeraj, zmeraj, kadar je, se kaj začne, se tudi mora končati, zato ta dogodek opisujem samo kot neki trenutek v njegovem življenju. imam psa, po imenu Jackie, ki je star šest let, je črne barve, zelo skodran, navihan. Zmeraj, ko želi na sprehod, me zelo gnjavi. vsako jutro, ko se zbudi, je najprej, se najprej zadovolji s, požirkom vode in in hrano. z njim hodimo tudi po nakupih, se sprehajava, zmeraj želi biti z menoj. Današnji dan sva začela z lepim jutrom in s sprehodom okoli sosednjih hiš. Tako kot vsak dan se tudi, danes pričel z, obhodom, ki je bil, sorazmerno kratek, na katerem sva srečala nekoliko njegovih prijateljev in sva probala priti zaradi vročine čimprej domov. kot vsak drug, dan pričakujeva tudi igro skozi tokom dneva, zaradi, nekaterih vremenskih neprilik ne greva precej daleč, zato ker sva obadva kasneje utrujena. Zelo zanimivo je, da se najde vsak dan neki drug, drug predmet za igro in, in sproščanje. zelo rad hodi v gozd, se sprehajava, ker opazujeva različne živali in se veseliva vsakega novega dne. Jackie mi je zelo popestril življenje, tako kot vsaka žival, ki jo pa, na katero se navežemo. V življenju je bistveno, da ljudje najdejo neki stik z okoljem, živalmi, rastlinami in med ljudmi. Vsi sprehodi v naravo, so zelo dolgi, v katerem, v katerih se, Jackie zelo, razigra, in utrudi. zelo rada se sprehajava ob potoku v, domačem gozdu za, v Račah, kjer je tudi del, Jackiejevega poznanega terena. v naravi vidiva veliko različnih živali in rastlin, sedaj v zadnjem času se je naselil v bližnjem potoku tudi bober, že veliko časa opazujeva, njegov razvoj in razvoj njihove družine. v zadnjih dnevih je podrl zelo veliko drevo, ki ga bo po vsej verjetnosti uporabljal za jez, ki mu omogoča njegov življenjski prostor. Jackie je zelo, miroljuben kuža in je zelo navezan na mene. zelo rad se druži tudi z ostalimi živalmi in ni napadalen. Zmeraj, ko hodiva, želi raziskovati okolico, in se in se sprehajati, sprehaja se zmeraj brez povodca, tako da, z njim ni nobenih težav. Opoldne je ponavadi pri dnevnem počitku in pričakuje nove, nove dogodivščine na naslednjem sprehodu. Pri vsakodnevnih sprehodih srečujeva veliko živali. zelo, rad opazujem ptice, ki jih je v našem okolju zelo veliko. Zdaj je čas, ko imajo vse živali veliko mladičev, zato je v gozdu v ribnikih in potokih zelo živahno. vsakodnevni najini sprehodi se osredotočajo na čim daljše sprehode, ki mi dobro denejo, prav tako tudi njemu. Vse ostalo, kar se dogaja sredi dneva, je prepuščeno pač njegovemu, počivanju in hranjenju. V zadnjem času se ob sprehodih opazi veliko tem, ki jih uporabljam v slikanju, Slikam različne, rastline in živali, pri katerem mi je pomembna dinamika, kompozicija in, svetloba, ki nastajajo. s slikam v tehniki akril, na platnu, ker je pač, cenovno najbolj dostopno in sorazmerno lahka tehnika naspram drugim. V tej pestrosti barv se zmeraj, najdejo tudi neke turobne nekatere malo bolj živahne barve, ki popestrijo neki del, slike, slika ni samo dekorativen, eksponat, ampak je tudi del nekega trenutka, ki se je pač vpletel v miselnem delu, samega, slikarja, ki jo pač želi naslikati. v samem postopku ne želim direktno preslikavati slik, ki jih videvam, ker je narava sama po sebi izvedla vse stvari, jaz dodam neki svoj, lasten, moto, lastno barvo, lasten, lastni del, ki ga pač, v tistem trenutku opažam. največja težava je, takrat, kadar je potrebno sliko dokončati, zaradi tega, ker ne najdemo nekega pravega, vzroka, ker jo zmeraj lahko nadaljujem. s psom, ko se sprehajava, videvava, naletiva tudi na različne zvoke, ki se, ki je v so vkomponirani, se zmeraj najdejo v nekem, miselnem vrtincu, ki ga kasneje uporabljamo pač pri svojem, umetniškem izražanju. z Jackiejem, ki mi je zmeraj dober sopotnik, pač preideva v neki, normalen, vsakdan, ki ga zaključimo z večerom. Tako kot vsaka zgodba se tudi ta zgodba konča. zmeraj, kadar, se zaključi dan, se s psom zmeraj, na koncu večera zmeraj sprehodiva. sprehodi ob večerih so zmeraj zanimivi, ker se začne narava drugače odražati in je takrat vidno povsem drugače kot pa čez dan, ko se večina živali skriva. ob večerih, tik pred mrakom se začnejo slišati neki določeni glasovi, ki so nam bolj ali manj znani. Kadar se dan prevesi v noč, se začnejo prebujati druge, živali, ki takrat, postanejo bolj aktivne in so pač v nekem svojem okolju, lažje, gibljejo in, prehranjujejo.